hæstvirtur forseti ég flyt frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða með síðari breytingum öll efnisatriði þessa frumvarps voru rædd í háttvirtri atvinnuveganefnd í morgun og samþykkt þar út úr nefndinni með fimm síld atkvæðum með frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á lögum um stjórn fiskveiða númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex með síðari breytingum frumvarpið var lagt fram í kjölfar þess að samkomulag tókst á milli stjórnmálaflokka sem sæti eiga á alþingi á hundrað fertugasta löggjafarþingi um hvernig haga bæri meðferð og afgreiðslu nokkurra þingmála á því þingi ég fer yfir þær greinar sem um fjalla um fyrsta kaflann fyrst í fyrsta lagi felur frumvarpskaflinn í sér að gerð verði breyting á fimmta kafla laga um stjórn fiskveiða sem fjallar um veiðigjöld sá kafli inniheldur fimm lagagreinar sem allar fjalla á einn eða annan hátt um álagningu útreikning og innheimtu veiðigjalds í öðru lagi felur frumvarpskaflinn í sér að gerðar verði breytingar á nokkrum bráðabirgðaákvæðum laga um stjórn fiskveiða er markmið breytinganna að fiskveiðiárið tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og þrettán lúti stjórn fiskveiða sem hæst sömu reglum og giltu fyrir fiskveiðiárin tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og tólf sem er á enda í fyrstu grein frumvarpsins er gengið út frá því að fjórar af nefndum lagagreinum verði felldar brott en efni þeirrar fimmtu tuttugustu greinar verði breytt þannig að hún beri með sér að um álagningu og greiðslu veiðigjalda fari samkvæmt sérstökum lögum um veiðigjöld er þar tekið fram að gjaldskylduna beri þeir sem fá úthlutað aflaheimildum samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða eða landa annars afla hefur efni greinarinnar víkkað samstöðu með efni frumvarpsins til laga um veiðigjöld

um þriðju greinar frumvarpsins segir í ákvæði til bráðabirgða fimm segir að krókaflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila einstaklinga eða lögaðila eða í eigu tengdra aðila við gildistöku laga númer fjörutíu og tvö tvö þúsund og sex nú lög númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex yfir þeim mörkum sem sett eru í fyrsta eða annarrar málsgreinar þrettándu grein skuli viðkomandi aðili þegar í stað senda fiskistofu tilkynningu í samræmi við fyrstu málsgrein fjórtándu greinar laganna og gilda þá ákvæði annarrar málsgreinar þeirrar greinar þó kemur fram að aðilinn hafi frest fram til fyrsta september tvö þúsund og tólf til að ráðstafa krókaaflahlutdeildinni þannig að hún rúmist innan settra marka með þeirri breytingu sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu verður tilkynningarfrestur um krókaflahlutdeild yfir mörkum framleiðenda til fyrsta september tvö þúsund og þrettán aðrar breytingar verða ekki á efni ákvæðisins

aflaheimilda ákveðnum skilyrðum eða ákveðið að óheimilt sé að framselja eða ráðstafa með öðrum hætti aflaheimildum úr einstökum sveitarfélögum eða byggðarlögum þegar um er að ræða umtalsverðan hluta aflaheimilda í viðkomandi sveitarfélagi eða byggðarlagi að minnsta kosti fimmtung eða meira og ætla má að framsal eða önnur ráðstöfun þeirra út fyrir sveitarfélagið eða byggðarlagið hafi veruleg neikvæð áhrif í atvinnu og byggðalegu tilliti með fjórðu grein frumvarpsins er lagt til að framangreind heimild ráðherra til að binda meðferð aflaheimilda skilyrðum eða banna framsal eða ráðstöfun þeirra á ákveðinn hátt verði framlengd þannig að hún gildi einnig fyrir fiskveiðiárið tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og þrettán aðrar breytingar verða ekki á efni ákvæðisins í fimmtu grein segir meðal annars í ákvæði til bráðabirgða átta er fjallað um ráðstöfunarrétt ráðherra á aflaheimildum tiltekinna fiskistofu til ráðstöfunar til sérstakrar úthlutunar þar kemur meðal annars fram að á fiskveiði árinu tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og tólf hafi ráðherra til ráðstöfunar tvö þúsund lestir af síld íslenskri sumargotssíld og tvö þúsund lestir af norsk íslenskri síld þá kemur þar fram að á fiskveiðiárinu tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og tólf hafi ráðherra tólf hundruð lestir af skötusel til ráðstöfunar í fimmtu grein frumvarpsins er lagt til að framangreindur ráðstöfunarréttur ráðherra yfir því magni af síld íslenskri sumargotssíld norskri íslenskri síld og skötusel sem kemur fram í bráðabirgðaákvæðinu verði framlengdur og nái því til fiskveiðiársins tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og þrettán aðrar breytingar verða ekki á efni ákvæðisins um sjöttu grein vil ég segja þetta í ákvæði til bráðabirgða níu er fjallað um ráðstöfunarrétt ráðherra á tilteknu magni á óslægðum þorski og óslægðum ufsa til strandveiða og til stuðnings byggðarlögum að tilteknum skilyrðum uppfylltum í sjöttu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir að ráðstöfunarréttur ráðherra samkvæmt öðrum og þriðju málsgrein ákvæðisins verði framlengdur til fiskveiðiársins tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og þrettán þá er gert ráð fyrir að fjórðu málsgrein ákvæðisins verði felld brott og því verði ráðstöfunarréttur ráðherra ekki lengur háður því að leyfilegur heildarafli þorsks verði meiri en hundrað sextíu þúsund lestir og ufsa meiri en fimmtíu þúsund lestir en að auki verður ekki skylt að draga aflaheimildir frá leyfðum heildarafla áður en kemur til skiptingar og frádráttar samkvæmt þriðju málsgrein áttundu grein laganna um sjöundu grein vil ég segja þetta í ákvæði til bráðabirgða tíu segir þrátt fyrir ákvæði þriðju málsgrein áttundu grein laganna skulu frádráttarliðir samkvæmt þeirri málsgrein eins og þeir voru fyrir gildistöku þriðju grein laga þessara koma til frádráttar að þrír fjórðu hlutum frá leyfðum heildarafla á fiskveiðiárinu tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og tólf skal frádráttarhlutfall samkvæmt þriðju málsgrein áttundu grein laganna á því fiskveiðiári aðeins koma til frádráttar svo nemi fjórðungi þess skal aflamagnið samkvæmt þessari málsgrein ráðstafað samkvæmt fimmtu og sjöttu málsgrein áttundu grein laganna í þriðju málsgrein áttundu grein laganna er meðal annars kveðið á um að aflamark veiðiskips á hverju fiskveiðiári veiðitímabil eða vertíð ráðist af leyfðum heildarafla í viðkomandi tegund og hlutverk skipsins í þeim heildarafla að frádregnu tilteknu hlutfalli af magni hverrar tegundar og skal hið sama gilda um aflamark samkvæmt lögum númer hundrað fimmtíu og eitt nítján hundruð níutíu og sex frádráttarhlutfallið var þar tilgreint fimm komma þrjú prósent fyrir gildistöku þriðju grein laga númer sjötíu tvö þúsund og ellefu var framangreint fimm komma þrjú prósent frádráttarhlutfall ekki til staðar heldur var þá aðeins gert ráð fyrir að frá aflamarki aflahlutdeildarhafa væri dregið sem næmi jafngildi aflahlutdeildar hans margfaldaðri með samanlögðum afla sem ráðstafa skyldi til strandveiða til byggðaaðgerða og til línuívilnunar má því segja að fimm komma þrjú prósent frádráttarhlutfallið hafi falið í sér viðbót á skerðing aflamarks aflahlutdeildarhafa í ljósi bráðabirgðaákvæðis tíu var skerðingin lækkuð fiskveiðiárið tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og tólf lækkunin fór þannig fram að hin nýja fimm komma þrjú prósent skerðing tók aðeins gildi að einum fjórða en einn eldri skerðing gilti áfram að þrír fjórðu hlutum var bráðabirgðaákvæðinu aðeins markaður gildistími þetta eina fiskveiðiár í sjöundu greinar frumvarpsins felst að fyrir fiskveiðiári tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og þrettán mun fimm komma þrjú prósent skerðing þriðju málsgrein áttundu grein laganna taka gildi svo nemi fjórir fimmtu hluta hennar en hin eldri skerðing heldur gildi sínu áfram svo nemi eins fimmta hluta hennar um áttundu grein vil ég segja þetta í fyrsta málslið ákvæðis til bráðabirgða ellefu er kveðið á um að lokamálsliður fimmtu málsgrein sjöttu grein laganna annarri málsgrein tuttugustu og þriðju grein a og fjórðu málsgrein ákvæðis til bráðabirgða í átta skuli ekki gilda á árinu tvö þúsund og tólf í öðrum málslið þess er kveðið á um að þrátt fyrir fyrsta málslið skuli rannsóknarsjóður til að auka verðmæti sjávarfangs fá þrjátíu milljónir króna framlag til ráðstöfunar á árinu tvö þúsund og tólf af tekjum vegna aflaheimilda samkvæmt fimmtu málsgrein sjöttu greinar og fjórðu málsgrein ákvæðis til bráðabirgða áttundi í áttundu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir að gildistími fyrsta málsliðar bráðabirgðaákvæðisins verði framlengdur þannig að hann nái til ársins tvö þúsund og þrettán og tekjuframlag annars málsliðar verði einnig til ráðstöfunar á því ári aflaheimildum sem ráðherra hefur til ráðstöfunar til þeirra sem hafa leyfi til frístundaveiða skuli renna í rannsóknarsjóð til að auka verðmæti sjávarfangs í annarri málsgrein tuttugustu og þriðju grein a er kveðið á um nánari útfærslu á ráðstöfun fimmtán prósent tekna af veiðigjaldi til sveitarfélaga skuli koma fram í fjárlagafrumvarpi fyrir árið tvö þúsund og tólf í fjórðu málsgrein ákvæðis til bráðabirgða átta er kveðið á um að tekjur af aflaheimildum sem ráðherra hefur til ráðstöfunar til sérstakrar úthlutunar í síld það er í íslensku sumargotssíldinni norsk íslenskri síld og skötusel skuli renna til ríkissjóðs og þeim skuli ráðstafa á þann veg að þær renni í rannsóknasjóð til að auka verðmæti sjávarfangs með það að markmiði að stuðla að rannsóknum nýsköpun og þróun í sjávarbyggðum samkvæmt níundu grein er gert ráð fyrir að frumvarpið öðlist þegar gildi virðulegi forseti eins og fram hefur komið er þetta tillaga til breytinga á lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða með síðari breytingum það eru allra nauðsynlegustu breytingar sem þurfti að gera á þessum lögum